Panie Przewodniczący, państwo komisarze! Zabierając głos w debacie dotyczącej Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych, chciałbym wyrazić nadzieję, że będzie on rzeczywistym, a nie papierowym instrumentem do zmniejszania luki inwestycyjnej powstałej w Unii na skutek kryzysu gospodarczego, który rozpoczął się w 2008 r. Utworzenie wynoszącego 21 mld EUR funduszu gwarancyjno poręczeniowego ma wywołać w ciągu najbliższych trzech lat inwestycje rzędu 315 mld EUR i to głównie realizowane przez sektor prywatny. Oznacza to, że zakłada się występowanie w ramach projektów finansowanych z tego funduszu średnio piętnastokrotną dźwignię finansową. To bardzo wysoko zawieszona poprzeczka. W tej sytuacji słabością funduszu może być to, że większość zgłoszonych do tej pory projektów inwestycyjnych dotyczy infrastruktury czy energetyki, a te mają przecież długie stopy zwrotu. Na koniec chciałbym wyrazić nadzieję, że komitet inwestycyjny, decydując o wyborze inwestycji, które uzyskają gwarancję funduszu, będzie brał pod uwagę zapóźnienie inwestycyjne krajów